Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Naprtiti odgovornost za neuresničitev odločitve ustavnega sodišča iz leta dva tisoč štirinajst v zvezi s financiranjem javnih programov v zasebnih osnovnih šolah iz javnih sredstev predsedniku vlade Marjanu Šarcu, ki je operativno vodenje vlade prevzel trinajstega septembra dva tisoč osemnajst, je povsem nerazumljivo. Ustavno sodišče je sicer naložilo Državnemu zboru Republike Slovenije, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta. Ob tem je potrebno vseeno izpostaviti, da je v tem primeru šlo za zelo kompleksno zadevo, zato ustavno sodišče svoje odločitve ni sprejelo soglasno, temveč s petimi glasovi za in štirimi proti. Eden od sodnikov je podal pritrdilno ločeno mnenje, dve sodnici pa odklonilni ločeni mnenji. Državni zbor je že v prejšnjem mandatu žal neuspešno skušal odpraviti ugotovljeno neustavnost zakona. Prav tako smo imeli razpravo tudi v tem mandatu, ko zakonski predlog Slovenske demokratske stranke ni doživel dovolj podpore, zakon, ki je sicer šel preko ustavne odločbe in bi financiral prav vse stroške zasebnih šol. Poizkusi reševanja nastalega problema so torej bili, vendar neuspešni. Ne samo to. Minister za izobraževanje, doktor Jernej Pikalo, je napovedal, da bo Vlada Republike Slovenije v državni zbor v nekaj tednih poslala zakonsko rešitev, ki bo očitno protiustavnost prvega stavka drugega odstavka šestinosemdesetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odpravila do pričetka novega šolskega leta. Če ministru doktor Pikalu verjamejo poslanke in poslanci Nove Slovenije, ki niso sopodpisali ustavne obtožbe, zakaj ministru ne bi zaupal in verjel tudi jaz? Prav zato je napad na predsednika vlade Marjana Šarca, ki to funkcijo opravlja šele nekaj mesecev, z najmočnejšim orožjem, ki ga omogoča Ustava Republike Slovenije, z obtožbo pred ustavnim sodiščem zaradi domnevne kršitve ustave in hujših kršitev zakona vsaj za mene povsem izven razumskih okvirjev. Celo sam predsednik vlade je danes dejal, da je z ustavno obtožbo dobil svojevrstno darilo. S tem se lahko samo strinjamo. Ustavna obtožba je v tem trenutku še toliko bolj absurdna, ko vse javnomnenjske ankete kažejo vladi že drugi mesec zapored rekordno podporo, neverjetnih dvainšestdeset celih osem odstotkov. Zgolj četrtina vprašanih pa je z njo nezadovoljnih. Prav zanima me, kakšni bodo rezultati naslednje ankete. Spoštovani, da ne bo pomote, ne nasprotujem zasebnim šolam, nenazadnje imamo zgolj šest takšnih šol. Na njih se je leta dva tisoč šestnajst šolalo zgolj nič celih dva odstotka otrok, za kar je država na letni ravni prispevala tri cele šest milijonov evrov. Je pa kljub temu potrebno upoštevati mnenje naše Zakonodajno-pravne službe, kjer je jasno zapisano, da iz odločbe ustavnega sodišča ne izhaja, da jo je mogoče izvršiti le na način, da se zagotovi polno financiranje celotnega javno veljavnega osnovnošolskega izobraževanja. Naj povzamem tudi mnenje znanstvenega svetnika na Pedagoškem inštitutu, doktor Zdenka Kodeljo, da država sicer lahko v celoti financira delovanje zasebnih osnovnih šol, ni pa to nujno. Po razlagi Evropskega sodišča za človekove pravice, namreč država ni obvezna financirati zasebnih šol. To je razsodilo leta tisoč devetsto enainosemdeset v enem izmed belgijskih primerov in potem pozneje še v dveh podobnih primerih. Kot rečeno, verjamem in zaupam, da bo minister doktor Pikalo skupaj s sodelavci pripravil zakon, ki bo dobil dovolj široko podporo v državnem zboru in odpravil njegovo neustavnost. Hvala lepa.